Monsieur le Président, une politique alimentaire européenne est indispensable pour permettre l'accès de chacun à une nourriture saine et de qualité. Cette politique doit inclure la mise en place d'un plan de sortie des pesticides et l'interdiction immédiate des plus dangereux, comme le glyphosate le soutien à l'agriculture biologique, qui commence par le refus de la baisse du budget du second pilier de la PAC la réduction de la consommation des protéines carnées par la fin de l'élevage intensif et l'augmentation des aides aux cultures végétales à destination de l'alimentation humaine. Mais ces changements ne se feront pas sans les agriculteurs qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de vivre dignement. Car une poignée d'exploitations, propriétaires d'immenses surfaces, monopolise en réalité une grande partie des fonds européens. Pour mieux distribuer ces fonds, nous proposons de prendre en compte le nombre d'actifs plutôt que la surface et d'introduire un plafonnement réel des aides. Nous nous battons pour augmenter les aides aux petites exploitations en élevant le paiement redistributif à au moins 30 du budget, comme le propose le Comité des régions. C'est seulement comme cela que nous pourrons permettre à nos agriculteurs de bien vivre et relever ainsi le défi de l'agriculture écologique de demain.